Monsieur le Président, Madame la Commissaire, c'est un électrochoc qu'il nous faut mener, Madame la Commissaire.

Je pense qu'il nous faut aller plus loin maintenant. Il nous faut plus d'Europe et il faut faire en sorte que tous ensemble, ici au Parlement européen mais aussi à la Commission européenne, nous puissions dire au Conseil européen, aux chefs d'État et de gouvernement de prendre leurs responsabilités collectives, pour permettre des politiques financières à destination non seulement des États membres qui ne permettent pas d'aller jusqu'au bout de ce financement des Roms dans un certain nombre